A társulási egyezmény értelmében Ukrajna köteles garantálni a területén élők számára az alapvető emberi és kisebbségi jogokat, szavatolni a biztonságot. Nem szabad szemet hunyni afölött, hogy az utóbbi időben felerősödtek a szélsőséges megnyilvánulások a nemzeti és etnikai kisebbségekkel szemben. A hatalom jogszűkítései mellett ultranacionalista szervezetek alakultak, melyek tevékenysége veszélyes a kisebbségekre nézve. Élő példa erre a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezet székházának a felrobbantása, vagy az elmúlt héten történt romagyilkosság. Szélsőséges szervezetek tagjai az utóbbi két hónapban 6 pogromot hajtottak végre romák ellen.

Köszönöm Tajani elnök úrnak, hogy az ülés elején megemlékezett erről az esetről. Ukrajnában látszólag reformok zajlanak, de az országban élő kisebbségek egyre nehezebb helyzetben vannak. Az alkotmány biztosította jogaik folyamatosan szűkülnek, napi szinten diszkriminációval néznek szembe. Ezért arra kérem az Európai Unió vezetőit, kövessék figyelemmel az eseményeket, és szólítsák fel az ukrán hatóságokat az állampolgárok békés együttélésének biztosítására.